Połowy głębinowe, a więc powyżej 400 m, mogą być bez wątpienia zagrożeniem dla środowiska. Zdajemy sobie sprawę z ilości gatunków, które żyją w głębinach, a także widzimy, jak ograniczona jest nasza wiedza o dnach mórz i oceanów. Dlatego też doceniam starania prowadzące do tego, by przedstawiony projekt był kompromisem pomiędzy obrońcami środowiska a rybakami. Projekt zawiera postanowienia gwarantujące, że przyznawanie pozwoleń na połowy będzie oparte o analizy naukowe, i jednocześnie nakłada na rybaków obowiązek rejestrowania i raportowania o połowach gatunków głębinowych. Obowiązkiem państw członkowskich będzie ocena oddziaływania połowów na stan ekosystemu morskiego jeszcze przed odnowieniem pozwolenia na dalsze połowy. To wszystko gwarantuje, że zasada zrównoważonego rozwoju będzie realizowana.

Możliwość wymiany uprawnień będzie dla wielu rybaków szansą na bardziej efektywne wykorzystywanie kutrów i możliwości załogi. Na koniec chciałbym podziękować panu sprawozdawcy za współpracę i uwzględnienie polskich postulatów dotyczących dokonywania wymiany uprawnień do połowów pomiędzy państwami członkowskimi.